forseti ég deili þeirri skoðun með háttvirtum þingmanni að frelsið sé dýrmætt

þetta dugir ágætlega því þessari gullnu reglu fylgir mikil ábyrgð ég hjó eftir því í máli háttvirts þingmanns að hún talaði um að það hefði orðið mistök í rekstri bankanna ég lít svo á og get ekki annað eftir það litla sem ég hef lesið í þessari skýrslu að hér hafi verið um einbeittan brotavilja að ræða það er frelsi án ábyrgðar þess vegna vil ég spyrja háttvirtan þingmann hvort hún sé ekki sammála mér um það að taka höndum saman í viðskiptanefnd og gera allt sem við getum gert til þess að koma í veg fyrir að